Lamento y rechazo con contundencia las muertes de tantos inocentes —y destaco hoy, precisamente por su origen canario, el asesinato de Wilmer Carvallo—.

Desde Canarias, desde Europa, vemos con extrema preocupación lo que está sucediendo en Venezuela. El pueblo venezolano quiere vivir en paz y en libertad, sin violencia y sin amenazas.

Como también lo tienen a poder comprar alimentos básicos, a caminar por las calles sin temor a ser asesinados, a no ser perseguidos por sus ideas o encarcelados por manifestarse. Es el Gobierno quien tiene el deber de garantizar todos estos derechos, constitucionalmente reconocidos, y no puede cercenarlos con la impunidad con la que, desgraciadamente, lo está haciendo.

El pueblo venezolano espera nuestro apoyo y en ningún caso le podemos defraudar.